Madame la Présidente, je tiens d'abord à remercier nos deux rapporteurs pour leur travail difficile sur un sujet qui piétine le ciel unique européen. Les enjeux et les difficultés sont grands, compte tenu de la grande diversité des acteurs et de la complexité des procédures, de l'importance des enjeux sécuritaires, économiques et environnementaux et, malheureusement, d'intérêts nationaux et catégoriels divergents.

L'espace aérien reste très fragmenté, ce qui signifie que l'augmentation du trafic se traduira par la congestion de cet espace, avec des coûts en termes d'efficience économique, d'impact sur l'environnement notamment les émissions de CO 2 et la consommation excessive de carburant de qualité du service pour les passagers, notamment en ce qui concerne la durée des trajets et les coûts et, enfin et surtout sur le plan de la sécurité.

Pour conclure, malgré des difficultés réelles mais compte tenu des enjeux, il importe de vaincre les blocages nationaux, la régulation intergouvernementale et d'arriver, enfin, au bénéfice de tous les acteurs, à une véritable intégration du ciel européen.